Én ma Liberadzki úrral közösen ott álltam kint az esőben az épület előtt, ahol öt ország munkaadói álltak és tiltakoztak a mostani szabályok ellen. Itt van az a petíció, amit átvettünk, amit nekünk küldtek, európai parlamenti képviselőknek.

Egyetért e velem abban a Képviselő úr, hogy szeretnénk, hogyha magasabb lenne a bérezése a munkavállalóinknak, a sofőrjeinknek? De ez a megoldás, a német megoldás inkább munkanélküliséget fog hozni több ország mostani munkavállalóinak, mintsem magasabb béreket.